Od začiatku som návrh tejto smernice podporovala a prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov aj spolu s ďalšími kolegyňami a kolegami sa snažila ju vylepšiť. Následné rokovania v trialógu však znenie smernice zmenili a neskrývam isté sklamanie z toho, že výsledok nie je tak ambiciózny, ako by som si nielen ja priala, ale najmä, ako je potrebné pre dennodenný život ľudí so zdravotným postihnutím.

Verím, že snahy o lepšiu prístupnosť tovarov a služieb, ako aj debarerizáciu fyzického prostredia či dopravy budú pokračovať nielen tu v Európskom parlamente, ale najmä a predovšetkým v členských štátoch.